Pred našim očima dešavaju se veliki zločini prema kulturnoj baštini čovječanstva, prirodnoj baštini koju je proglasio UNESCO i zato sam siguran da svi mi ovdje na neki način moramo preuzeti dio odgovornosti za ono što se zbiva.

Europska unija mora biti ta koja će potaknuti Ujedinjene narode pa makar s jedinicama koje će očuvati kulturnu i prirodnu baštinu svijeta u onim dijelovima svijeta u kojima imamo nemire.